Viele haben davon geredet, wie bedeutsam die Rohstoffe für die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit der europäischen Wirtschaft sind.

mit den Seltenen Erden hat.

Das heißt, es ist allerhöchste Eisenbahn, sich um das Thema zu kümmern!

Ich glaube nämlich, dass es für die Frage, ob man eine Wirkung erzielt, nicht wichtig ist, dass jeder seinen Kopf durchsetzt und seine Meinung als die einzig richtige darstellt, sondern dass man Zusammenhänge darstellt.

Aber nicht nach dem Motto Um jeden Preis, sondern klug, vernünftig, auch differenziert betrachtet. Genauso ist die Frage der internationalen Beziehungen ein Element. Rohstoffdiplomatie eine Kollegin hat das eben vorgetragen als ein Instrument der Unterdrückung zu betrachten Wer das behauptet, hat den Text nicht gelesen! Dass internationale Absprachen und Zusammenarbeit notwendig sind, damit auch wir in Europa in dieser Verteilung von Rohstoffen unsere Potenziale stärker nutzen können, halte ich für zwingend, natürlich in einer anständigen Form im Umgang mit anderen Ländern.

Ich bitte die Kollegen darum, sicherzustellen, dass diese Formulierung erhalten bleibt, damit wir alle dem auch nachher zustimmen können.